Tu by som chcel podporiť myšlienky, ktoré vyslovil predrečník kolega Pirker, že na jednej strane máme agentúru, ale musí lepšie fungovať.

Podľa môjho názoru by sa do činnosti agentúry mali vyslovene zahrnúť práva osôb so zdravotným postihnutím, to zdôrazňujem, ktoré vyplývajú z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý EÚ ratifikovala v januári 2011. Tento dokument totiž zabezpečuje, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako všetci ostatní občania. Zároveň som naklonený myšlienke, aby boli do viacročného rámca zahrnuté aj nové tematické oblasti, akými sú policajná a súdna spolupráca v trestných veciach, keďže sa na ne už vzťahuje rozsah pôsobnosti agentúry. A na záver by som rád povedal, že fungovanie a zameranie agentúry musí reflektovať celkové zmeny v legislatíve EÚ. Vykonávanie činnosti agentúry v nových tematických oblastiach tak prispeje k dôkladnej ochrane základných práv v Európskej únii.